Monsieur le Président, chers collègues, face aux nombreuses intempéries qui, depuis des semaines, endeuillent notre continent, ma première pensée va aux victimes de ces drames et à leurs familles.

Au nom de notre Assemblée, je souhaite leur exprimer toute notre solidarité. Dans mon pays, la Bretagne, le Var et l'Aquitaine ont été particulièrement touchés. Les dégâts se chiffrent à plusieurs centaines de millions d'euros.

Malgré la répétition et l'accumulation de ces phénomènes, les États perdent à chaque fois la mémoire du risque. Nous continuons de construire des résidences dans des zones inondables, nous négligeons la prévention, nos infrastructures sont obsolètes et nos systèmes d'alerte sont trop souvent défaillants.

Il faut absolument boucler les négociations avant les élections, afin que l'aide soit simplifiée et que le déblocage des crédits soit efficace et simple.

Nous devons agir sur plusieurs autres tableaux la mise en place du Corps européen de volontaires proposé par Michel Barnier

l'échange d'expériences et d'informations la mobilisation des Fonds structurels pour permettre des travaux d'infrastructures, d'endiguement et de protection face aux risques l'utilisation des crédits Interreg, pour que les territoires transfrontaliers coopèrent et coordonnent leurs services de pompiers, de secours et d'ambulances. Les États membres doivent maintenant clarifier leur position. Vont ils privilégier l'aide et la solidarité ou, au contraire, l'égoïsme?